Debaty o przetargach publicznych w komisji IMCO były rzeczywiście niezwykle żywe, zaangażowane i bardzo ciekawe.

Ci z Państwa, którzy byli w Krakowie na forum jednolitego rynku, zapewnie pamiętają, jak przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw skarżyli się na to, że wiele przetargów jest dla nich praktycznie rzecz biorąc niedostępnych.